virðulegi forseti það sem mig langar til þess að tala um hér í síðari ræðu minni er fyrirferð íslenskra lífeyrissjóða á fjármagnsmarkaði á íslandi og ég ætla að bera það saman við noreg eins og ég gerði í fyrri ræðu minni þannig er mál með vexti að norðmenn safna sínum tekjum af olíulindum sínum í svokallaðan auðlindasjóð sem mun í framtíðinni standa undir lífeyrisgreiðslum í noregi og norðmenn tóku þá ákvörðun að þessi sjóður yrði ávaxtaður að mestu leyti fyrir utan norska hagkerfið

því að sjóðurinn yrði mjög fljótt stór og yrði á norskum fjármagnsmarkaði eins og raunverulega fíll í postulínsbúð norski olíusjóðurinn er svipaður að stærð aðeins minni að vísu í hlutfalli við landsframleiðslu og íslensku lífeyrissjóðirnir eru hér á íslandi þar sem

eftir að gjaldeyrishöftin voru sett á geta þeir ekkert fjárfest erlendis og eignir lífeyrissjóðanna í erlendum myntum eru núna rétt rúm tuttugu prósent af heildareign sem þýðir það að sextán hundruð milljarðar eru hér á innlendum markaði þessum sextán hundruð milljörðum er fjárfest í þeir fjármagna húsnæðiskerfið ég held að þeir eigi sex hundruð milljarða af húsnæðisbréfum og því sem hægt er að fjárfesta öðrum ríkisskuldabréfum hlutabréfum eiga eitthvað af óskráðum bréfum skuldabréfum og svo framvegis ég held að ástæðan fyrir því að jafnstórt högg varð á íslensku lífeyrissjóðunum og raun bar vitni var það að það var allt of stór hluti eigna þeirra inni í íslenska hagkerfinu á á íslenskum fjármagnsmarkaði áhættudreifingin var ekki nægilega mikil það var ekki við lífeyrissjóðina sjálfa að sakast í þessu sambandi þeir gátu einfaldlega ekki fjárfest meira núna er lífeyrissjóðakerfið í kringum tvö þúsund milljarðar um fjögur hundruð milljarðar eru í eignum erlendis og sextán hundruð milljarðar í eignum hér á íslandi og lífeyrissjóðirnir eru eins og fíll í postulínsbúð það er að í hverjum mánuði eru í kringum tíu milljarðar tíu nýir milljarðar sem lífeyrissjóðirnir þurfa að fjárfesta samtals þurfa þeir að fjárfesta í kringum hundrað tuttugu milljörðum á þessu ári það er ljóst að eignir sem þeir geta fjárfest í eru takmarkaðar hvað hefur þetta gert þetta hefur hækkað öll eignaverð á íslandi þetta hefur hækkað eða lækkað réttara sagt ávöxtunarkröfu

vegna þess að lífeyrissjóðirnir verða eða neyðast til þess að kaupa berjast um að kaupa sömu eignirnar sem þrýstir upp verði þeirra það sem gerist er að við gjaldeyrishöft þar sem er svona gríðarlega mikið innstreymi af peningum sem þarf að fjárfesta í gegnum lífeyrissjóðina að það verður keppni um eignirnar og það verður eignabóla þannig að það sem gjaldeyrishöftin eru að gera í gegnum lífeyrissjóðakerfið er það að hér er að þenjast út eignabóla og eignabóla sem er hætta á að muni springa einhvern tíma í framtíðinni það er því mjög brýnt að lífeyrissjóðirnir fái aftur leyfi til þess að fjárfesta í erlendum eignum bæði út af þessari eignabólu sem ég lýsi en ekki síst til þess að dreifa betur áhættunni af sínum fjárfestingum

megi rekja til þess að þeir gátu ekki fjárfest meira erlendis og allar eignir eru